Chcemy podkreślić, że dla bezterminowego zniesienia sankcji i normalizacji stosunków Unia Europejska Białoruś kluczowe znaczenie mają zmiany w prawie wyborczym, wycofanie się z restrykcyjnego prawa medialnego oraz takie zmiany kodeksu karnego, które wykluczą możliwość jego nadużywania w walce z opozycją demokratyczną i niezależnymi dziennikarzami. W tym kontekście zachęcamy władze białoruskie do bliższej współpracy z OBWE oraz Białoruskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy. Doceniamy, że wstępne konsultacje w obu tych sprawach już miały miejsce, ale namawiamy do stałej współpracy z ekspertami zagranicznymi oraz reprezentantami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. W rezolucji, nad którą dziś debatujemy, zamierzamy także wezwać władze białoruskie do nieograniczania działalności partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz legalizacji kolejnych niezależnych mediów, ale nie będzie to wezwanie jednostronne. Równocześnie bowiem wzywamy Komisję Europejską i Radę do szybszego obniżenia cen wiz wjazdowych na teren Unii Europejskiej oraz zwiększenia inwestycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w infrastrukturę energetyczną, a zwłaszcza tranzytową w tym